Madame la Présidente, la situation actuelle en Corée me fait irrésistiblement penser à celle de juillet 1914, quand l'Allemagne entra en guerre par crainte d'être attaquée en premier par la Russie et par la France.

Kim Jong un a dû certainement méditer les exemples de l'Iraq et de la Libye qui, après avoir été désarmés à la demande des occidentaux, ont été agressés par eux.

Wang Yi, qui suggérait en mars dernier que la Corée du Nord suspende son programme nucléaire en échange de l'arrêt des manœuvres militaires américaines en Corée du Sud, dont je ne vois pas très bien l'intérêt stratégique.

Elle devrait être reprise avec le concours de l'Union européenne, de la Chine et de la Russie. Voilà, Madame la Commissaire une proposition de